Monsieur le Président, je voulais juste soutenir votre position. Je pense que vous avez mené cela tout à fait correctement. Vous savez que, dans cette Assemblée, je suis très attaché à ce que nous ayons des débats contradictoires et des oppositions d'idées et c'est tout à fait normal. Mais, lorsque l'on recourt à des attaques personnelles visant à dégrader la personne, comme cela a été fait par M.

Je combats les idées du PiS, je combats les idées, par exemple, de l'extrême droite, mais vous ne m'enlèverez jamais le respect de toute personne humaine.

C'est en cela que c'est inacceptable.